þakka háttvirtum þingmanni sigurjóni þórðarsyni fyrir þetta andsvar hans ég vildi fyrst nefna að það er auðvitað rétt að öll útrásin fer ekki í gegnum sendiráðin en við skulum samt ekki draga einmitt úr mikilvægi þeirra í þeim þætti viðskiptadeildir sendiráðanna og viðskiptahlið ráðuneytisins held ég að skili allmiklu starfi og hefur maður fengið það á tilfinninguna af viðræðum við aðila vinnumarkaðarins og þá sem staðið hafa í þessum málum en þegar þingmaðurinn háttvirti ræðir um sendiherra í kippum þá vil ég nú geta þess að í tíð sex utanríkisráðherra sem lengst hafa nú gegnt því embætti í tíð þessarar ríkisstjórnar þá var þróunin alls ekki með þeim hætti einmitt ég held einmitt að hæstvirtur utanríkisráðherra fyrrverandi halldór ásgrímsson hafi gert þetta með frekar gegnsæjum hætti og þróunin hafi bara verið eðlileg og frekar hæg í raun og veru ég hef líka fundið það á þeim mánuðum sem núverandi hæstvirtum utanríkisráðherra hefur verið í ráðuneytinu að menn hafa ekki þar ráðið sendiherra í kippum þannig að að hann verður að eiga þessa spurningu við annan stjórnmálaflokk